Me preocupa mucho el cambio de actitudes y que el análisis de Copenhague conduzca a un cambio de actitudes. En primer lugar, creo que un problema que tenemos es el de mayor humildad y realismo, como han dicho mis compañeros. Pero, sobre todo, me preocupa que, cuando nosotros hemos ido a otros países, ellos no hablan de cambio climático.

Por tanto, tenemos que tener una visión sistémica, algo que está faltando en el análisis del cambio climático. El cambio climático no se soluciona sólo con el problema de las emisiones.

¿Cómo vamos a llevar a cabo la coordinación?

Nos falta esa visión.